forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer hundrað tuttugu og eitt nítján hundruð níutíu og sjö um ríkisábyrgðir með síðari breytingum í frumvarpi þessu eru lagðar til nauðsynlegar breytingar á lögunum sem rekja má til ákvörðunar eftirlitsstofnunar efta í tengslum við rannsókn stofnunarinnar á fyrirkomulagi eigendaábyrgða landsvirkjunar og orkuveitu reykjavíkur og fjallað var um í umræðum á undan um breytingar á lögum um landsvirkjun markmið frumvarps þessa er að gera nauðsynlegar breytingar á fjárhæð ábyrgðargjalds af þeim skuldbindingum sem ríkisábyrgð er á eins og fram hefur komið og er ítarlega rakið í athugasemdum við frumvarp um breyting á lögum um landsvirkjun málið sem síðast var á dagskrá hefur afstaða eftirlitsstofnunarinnar verið á þá leið að ríkisábyrgðir brjóti í sjálfu sér ekki gegn e e s samningnum skilyrði fyrir því að slík ábyrgð teljist ekki ólögmæt er hins vegar að fjárhæð endurgjalds þess sem ríkið tekur á sig í formi ríkisábyrgðargjalds endurspegli hag lántakanda af ábyrgðinni ríkisábyrgðargjaldið þarf því að nema að minnsta kosti þeim mismun sem lántakinn hefur haft af því að hafa tekið lán með ríkisábyrgð í stað þess að hafa tekið lán án ríkisábyrgðar í samræmi við það er í frumvarpi þessu lagt til að ábyrgðargjald vegna ríkisábyrgðar skuli svara að fullu til þeirrar ívilnunar sem viðkomandi aðili nýtur á grunni ríkisábyrgðarinnar í formi hagstæðari lánskjara umfram þau kjör sem almennt bjóðast á markaði án ríkisábyrgðar mælt er fyrir um það að ábyrgðargjaldið skuli ákvarðað á grundvelli mats óháðs aðila á lánskjörum með og án ríkisábyrgðar og skal gjaldið reiknað af höfuðstól gjaldskyldra skuldbindinga eins og hann er að meðaltali á hverju gjaldtímabili eins og fram kom í ræðu minni um frumvarp um landsvirkjun var óháður aðili fenginn til að meta hvað telst vera hæfilegt ábyrgðargjald vegna þeirra ábyrgða eigenda sem eru á lánum landsvirkjunar var það gert með samanburði á lánskjörum með og án ábyrgðar eigenda núverandi ábyrgðargjald landsvirkjunar og annarra aðila sem njóta ríkisábyrgðar samkvæmt lögum er núll komma núll sex tvö fimm prósent á ársfjórðungi af höfuðstól gjaldskyldra skuldbindinga það er núll komma tuttugu og fimm prósent á ári úttekt óháðs aðila á hvað væri hæfilegt ríkisábyrgðargjald vegna núverandi lánaskuldbindinga landsvirkjunar á grundvelli samanburðar á lánskjörum með og án ríkisábyrgðar leiddi í ljós að hæfilegt ríkisábyrgðargjald vegna þeirra skuldbindinga

umræðu og háttvirtrar efnahags og skattanefndar